Slovenská republika neuznáva samostatnosť Kosova práve preto, že nie je výsledkom dohody Belehradu a Prištiny. Vznikanie nových štátov násilnou cestou je neprijateľný precedens pre Európsku úniu, ale Európska únia musí sama urobiť politické rozhodnutia, aby sa nikde v Európe podobný proces nemohol zopakovať. To je výzva aktuálna, pretože separatistické hnutia sú v Európskej únii stále živšie. Odsúvanie tohto problému len na úroveň členských štátov na jednej strane a OSN na druhej strane nie je správnym riešením. Európska únia musí odmietnuť nelegitímne a nelegálne postupy separácie území, menšín a etnických skupín.

Môžem uistiť nielen poslanca Posselta alebo Bokrosa, ale všetkých, že ten moment, keď sa Belehrad a Priština dohodnú, Slovenská republika bude dohodu akceptovať.